Myslím si, že je důležité zachovat se v souladu se zásadou Kdo rychle dává, dvakrát dává. Všiml jsem si, že i pan prezident Trump, kterého tady velmi často kritizujeme, mnou nevyjímaje, se rozhodl pro velmi urychlenou pomoc právě pro zasažené oblasti. Měla by to být výzva pro činnost Komise.